We hebben dat ingevoerd, die informatie moet aan de fiscus worden bezorgd. Nu wil de Europese Unie die informatie ook publiek maken. Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat we tegen belastingontduiking zijn.

En natuurlijk is er meer transparantie nodig. Meer informatie moet publiek worden gemaakt. Tegelijk wil ik ook pleiten voor realisme en tegen naïviteit. Want in alle eerlijkheid het is toch altijd zo'n beetje hetzelfde liedje. Internationaal spreken we iets af over het sluiten van achterpoortjes en dan telkens opnieuw wil de Europese Unie toch net weer dat stapje verder gaan. Dat bezorgt onze ondernemingen hier in Europa een nadeel.